Eine Beobachtung meinerseits nach dieser Debatte hier im Saal. Das Thema würde es verdienen, dass dieser Plenarsaal voll gefüllt ist. Die arbeitslosen Menschen in Europa würden das verdienen. Wir haben im Vertrag der Europäischen Union unser Beschäftigungsziel, wir haben so viele Voraussetzungen, die gegeben sind, dieses Thema ernst anzugehen. Daher nur eine Beobachtung von meiner Seite Sie haben in der letzten Plenardebatte etwas über die Jugendarbeitslosigkeit gesagt, was unglaublich wichtig ist und was zu diesem Thema passt, nämlich, dass es notwendig ist, das ganz große Bild im Auge zu behalten, nämlich eine nachfrageorientierte, makroökonomische Wirtschaftspolitik. Denn die Arbeitslosen alleine können das Problem der Arbeitslosigkeit nicht lösen. Wir müssen dementsprechend eine Wirtschaftspolitik und insbesondere den mehrjährigen Finanzrahmen im Auge behalten und entsprechend die Mittel zur Verfügung stellen, die den arbeitslosen Menschen in Europa gebühren.